En décembre 2013, nous avons envoyé une mission d'observation électorale à Madagascar, afin d'accompagner le processus de sortie d'une crise politique qui avait duré cinq ans et de soutenir ainsi le peuple malgache.